Vouloir s'indigner, en tant qu'Européens, de l'insuffisance des résultats au terme d'une conférence qui n'a duré que quelques jours relèverait de l'impudence, eu égard aux difficultés que nous rencontrons au sein de l'Union européenne pour trouver des solutions à nos problèmes à vingt sept ou à dix sept. D'abord, les résultats ne sont pas tout à fait nuls et, ensuite, des résultats insuffisants ne devraient servir en aucun cas de prétexte à l'inaction de l'Union européenne.

L'atténuation des effets du changement climatique sur les pays en développement doit être de l'argent additionnel par rapport à l'aide publique au développement classique. On est à des années lumière de cette exigence! Donnons nous des objectifs contraignants basés sur des critères de développement durable et exigeants. Soyons le modèle de durabilité dont pourront s'inspirer les autres espaces géographiques et économiques. Merci au commissaire, tout de même, qui a une hauteur de vue requise pour contribuer à faire bouger les lignes.